Kwietniowa kongijska rebelia przeciwko siłom rządowym państwa doprowadziła do załamania systemu bezpieczeństwa i alarmującego kryzysu humanitarnego w kraju. ONZ oskarżająca Rwandę o wspieranie Ruchu 23 Marca włączyła się do walk, by wesprzeć wojska Demokratycznej Republiki Konga i powstrzymać marsz rebeliantów. W wyniku toczących się walk przesiedlono prawie 2,5 miliona ludności, ponad 400

Tysiące cywilów zamieszkujących na terenach walk padło ofiarą przemocy, tortur oraz gwałtów. Rozwój wydarzeń we wschodnim Kongu budzi ogromny niepokój społeczności międzynarodowej, skutkując kryzysem społecznym, politycznym i ekonomicznym kraju.